Per sapere cosa si prova a Yarmouk spegnete la luce, l'acqua, il riscaldamento, mangiate una volta al giorno e vivete al buio, così un profugo giustamente racconta la vita quotidiana in quel campo.

A Yarmouk si soffre e si muore e il fatto che i nostri Stati e quelli arabi non ottemperino ai loro impegni è una vergogna che pesa come un macigno sulle nostre coscienze, ma ricordo anche che se avessimo fatto applicare le risoluzioni dell'ONU, se avessimo veramente spinto come Unione per risolvere la questione palestinese e la vergogna di Gaza con una soluzione a due Stati, Yarmouk oggi non ci sarebbe proprio e quindi forse abbiamo anche tanto da contestare alla nostra coscienza.